gefoltert. Frauen aus allen Schichten und jeden Alters werden zu Opfern dieser Kriegsverbrechen. Vergewaltigung wie wir in diesen Tagen gut dokumentiert lesen können wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt, um die syrische Gesellschaft weiter zu zersetzen. Das Europäische Parlament verurteilt diese Kriegsverbrechen und diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das

begangen. Wir müssen uns dem Auftrag dieses Tages stellen und Sorge dafür tragen, dass die EU die Organisationen und Personen unterstützt, die Frauen helfen, nach einem solchen Trauma ihr Leben wieder aufzubauen, Frauen, die gegen die Straflosigkeit kämpfen, zu unterstützen und vor allem dazu beizutragen, diese Verbrechen zu dokumentieren, um sie auch einer Verfolgung zuführen zu können. Ich fordere noch einmal die Freilassung unserer Sacharow Preisträgerin!